Signor Presidente, onorevoli colleghi, una premessa generale e due punti molto veloci. La premessa è che la risoluzione è molto buona. È condivisibile l'idea di riaffermare con forza la posizione del Parlamento e l'ambizione di avere un bilancio coraggioso per il prossimo settennato. Molto bene il paragrafo 5, che introduce la revisione delle risorse proprie come un obiettivo strategico. I due punti. È importantissimo collegare in qualsiasi bilancio, e lei Commissario Hahn lo ha detto positivamente nell'audizione, il versante delle entrate con il versante delle uscite. La politica di bilancio non è un mero esercizio burocratico, non è una prova di matematica, è il modo in cui noi allochiamo le risorse per rispondere ai problemi dei cittadini, è il cuore di funzionamento delle nostre democrazie, senza le quali le democrazie non stanno in piedi. Ecco perché, se gli obiettivi sono ambiziosi transizione ecologica, occupazione giovanile, ricerca, fondi strutturali dobbiamo collegare delle entrate che siano genuinamente europee. Questo è il primo punto. Secondo punto serve un cambiamento culturale, un salto in avanti.